Monsieur le Président, Madame la Commissaire, prévenir, c'est toujours mieux que guérir. C'est le cas dans de nombreux domaines, y compris en ce qui concerne l'environnement. Les études d'impact environnemental sont une très bonne chose, car elles permettent de prévoir les conséquences environnementales d'un investissement et, donc, à la fois de protéger notre environnement et d'améliorer l'utilisation des fonds. La réflexion, la consultation, la prise en compte des points de vue des personnes concernées, voilà une bonne approche politique. Cependant, pour nous aujourd'hui, l'enjeu est aussi de mettre au bon endroit le curseur des obligations à respecter. En effet, il faut être tout à fait conscient que des obligations supplémentaires peuvent aussi freiner les investissements, la croissance et l'emploi.

Alors que l'Europe commence à peine à relever la tête, le groupe PPE a chassé toutes les mesures inutiles, inefficaces ou redondantes afin que ce texte reste un outil efficace d'amélioration des projets ayant un impact environnemental.

Certains voudraient empêcher leur utilisation en multipliant, dans ce texte, les conditions à respecter.